Oft geschieht es durch Scheinentsendungen, durch Scheinselbständigkeit. Kollektivverträge werden unterlaufen, Mindestlöhne werden nicht ausbezahlt. Eines der vielen Beispiele stammt aus meinem Land, aus Österreich. Am Salzburger Schlachthof arbeiten entsandte ungarische Arbeitnehmer bis zu 70 Stunden die Woche unter harten Bedingungen. Es wird nicht der kollektivvertraglich vereinbarte Mindestlohn bezahlt, detto auch keine Sozialabgaben. Das ist natürlich Ausbeutung und stellt einen unfairen, einen verzerrten Wettbewerb dar. Deshalb ist es ganz klar, dass verschiedene Dinge absolut geändert werden müssen. Zunächst einmal soll die Behördenzusammenarbeit verbessert werden. Rechtliche Verantwortung ist ein zentrales Anliegen. Es sollen alle Subunternehmer haften.

Nun, was haben wir erreicht? Bei der Behördenzusammenarbeit einiges Merkblätter, nationale Websites, verbesserte Zustellmöglichkeiten und den Einsatz von IMI, dem Binnenmarktinformationssystem. Aber bei der Haftungsfrage ging der Rechtsausschuss meines Erachtens nicht weit genug, um Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen wirklich zu schützen.

Nun zum ausverhandelten Kompromiss Dieser ist schließlich ein typisch europäischer Kompromiss. Es gibt diese kleinen Fortschritte. Es gibt diese kleinen Verbesserungen für die Beschäftigten, und deshalb sollte man ihm zustimmen. Aber wir sind noch nicht am Ende angelangt. Meines Erachtens geht es jetzt weiter.